Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, aminek egy kiegyensúlyozott jelentés lett az eredménye. Szeretném kiemelni azonban, hogy a jobb szabályozás érdekében mindenekelőtt az érintett felek számára nagyobb jogbiztonságra van szükség. Ha azt gondoljuk, hogy az európai jogalkotás és a nemzeti átültetés bonyolult összjátéka eredményezett egy egyszerűbb közbeszerzési eljárást, akkor tévedni kell. Valójában jogi tanácsadással járó magasabb költségek, hosszadalmasabb eljárások és több munka lett a vége. Ezért szükségesnek tartom a jogorvoslati és közbeszerzési eljárások összehangolását, valamint, ahogy biztos úr is említette, a teljes életciklusköltség figyelembevételét. Egyetértek az előadóval, szükségesnek tartom a legalacsonyabb árra vonatkozó feltételt elhagyni, valamint azokat a túlzott garanciákat, biztosítékokat törölni, amik a kkv k elé nagyobb terheket rónak.